Ich fordere im Namen der Europäischen Volkspartei europaweit und in allen 28 Mitgliedstaaten das Verbot aller Symbole und Parolen des größten und mörderischsten Irrweges unserer Geschichte, der nationalsozialistischen und faschistischen Regime.

Als Vorsitzender der parlamentarischen Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus, mit vielen überzeugten Mitgliedern dieses Hauses, stehen wir dazu, dass Antisemitismus zu bekämpfen ist. Er nimmt zu, dieser Entwicklung muss entschlossen begegnet werden.

Wie bei den Hasspostings und den antisemitischen rassistischen Verbrechen im Internet müssen Maßnahmen gesetzt werden, die ich am besten umschreibe mit Unterwerfung der Internetplattformen unter die Mediengesetze, um strafrechtlich vorgehen zu können.

Die dringende Forderung ist zu erheben Weg mit Nazi und Faschismussymbolen und Ideologien aus unserer europäischen Gesellschaft!